Spoštovani! Področje invalidnin, je zelo kompleksno vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati z vso skrbnostjo, še posebej, ker gre za ranljive skupine ljudi, ki si velikokrat sami ne morejo pomagati prejemajo pa invalidnino, s katero ni mogoče preživeti, zato jim, mora država nujno pomagati. Iz dneva v dan, prejemam zapise teh ljudi, ki so zelo razočarani nad ignoranco odgovorne politike do njih. Potrebno jim je prisluhniti in pomagati z rešitvami, ki jim bodo zagotavljale človeku dostojne pogoje za preživetje. Posebej se moramo zavedati, da so predvsem invalidi z delno invalidnostjo v zelo težkem položaju, saj je nadomestilo bistveno pod pragom revščine hkrati pa v praksi zelo težko dobijo delo oziroma je to praktično nemogoče. V času, ko imamo gospodarsko rast in ko vlada deli proračunski denar vsepovprek brez dobrega premisleka je logično, da ljudje, ki živijo globoko pod pragom revščine pričakujejo zvišanje njihove malo, da ne miloščine na raven vsaj višine socialne pomoči. Dvig minimalne možne invalidske pokojnine, kot se predlaga s spremembo zakona, bi pomenil spodnjo mejo, ki ni odvisna od drugih določb, SPIZ-a dva na njih tudi ne vpliva ali drugih zakonov, pod katero se se invalidska pokojnina ne more odmeriti. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je v Državnem zboru Republike Slovenije širše politično soglasje glede nujnosti izboljšanja položaja socialno ogroženih skupin prebivalstva, med katere pa gotovo spadajo invalidski upokojenci, ki dobijo invalidsko pokojnino pod osnovnim zneskom minimalnega osebnega dohodka. Glede na to, da sta sedanja vlada in koalicija z rebalansom proračuna dvignili javno uporabo za štiristo šestdeset milijonov evrov, torej za skoraj pol milijarde ob tem, da niste storili nič v smislu preprečevanja korupcije in kraje velikih zneskov denarja iz državne blagajne v večini podsistemov, ne vidim razloga, da se sredstva ne bi zagotovila tudi vsaj za najbolj socialno ogrožene invalidske upokojence. Torej, še enkrat. S predlogom zakona se predlaga določitev najnižje možne pokojnine za invalidsko upokojene v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot je določen z Zakonom o socialnih prejemkih. Predlog se nanaša na vse invalidske pokojnine ne glede na kategorijo invalidnosti in razloge za invalidnost, ki so kot, pogoji za invalidsko upokojitev določeni po veljavnem, zakonu SPIZ dva. Glede na to, da je osnovni znesek minimalnega osebnega dohodka tisti znesek, ki je določen kot minimum za preživetje ene osebe v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da bi morala biti tudi pokojnina določena najmanj v tej višini še posebej v primerih, ko gre za invalidske upokojitve, saj gre za osebe, ki si ne morejo priskrbeti drugega vira dohodkov oziroma so z delno, zmožnostjo za delo zelo težko zaposljive. V primeru, da gre za osebe s preostalo zmožnostjo za delo, se takšna minimalna pokojnina zagotovi le v primeru, da je oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve in ne dobi, ustrezne zaposlitve brez svoje krivde. Ravno zato, ker so omenjene osebe nezaposljive oziroma so težje zaposljive, je mogoče je mogoče določitev najnižjih pokojnin za invalidsko upokojene določiti drugače od drugih upokojencev, saj gre za različne položaje skupin upokojencev, ki jih je mogoče tudi obravnavati različno iz, stvarno utemeljenega razloga nezmožnosti zaposlovanja. Prav tako mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi pooblastil iz dvanajstega člena SPIZ dva po uradni dolžnosti pridobiti podatke od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in uskladiti višino pokojnine. Odločbo o novi višini pokojnine se izdajo upravičencem po uradni dolžnosti v tridesetih dneh po uveljavitvi zakona. Iz vseh naštetih razlogov oziroma argumentov bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona, ki smo ga vložili v parlamentarno proceduro, tudi z veseljem podprli. Prav tako pričakujemo podporo vseh koalicijskih strank, ki zelo veliko govorite, da je potrebno pomagati socialno najbolj ogroženim. Tukaj seveda mislim predvsem na SD, Levico in pa Desus. Danes se bodo lahko državljanke in državljani Republike Slovenije ponovno prepričali, kdo govori eno, dela pa drugo. In danes, ko sem poslušal stališča poslanskih skupin, moram reči, da sem zelo razočaran in žalosten. Očitno se ponavlja iz dneva v dan tisto, kar, sem pred tem, na kar sem pred tem opozoril, in to je, da ta koalicija v večini govori eno, dela pa drugo, rada zavaja, rada veliko govori, na veliko zapravlja, za tiste najbolj ogrožene pa si niti, časa ne vzame, da bi dobro poslušala, ne pa, torej in ne najde posluha za nekaj milijonov v državnem proračunu, da bi rešili te najbolj, ranljive skupine, to so ti delovni invalidi, od katerih danes pač, katerih zakon je, smo v Slovenski demokratski stranki, predložili. Hvala lepa.